Auch ich möchte mich zuerst einmal bei all den Verhandlerinnen und Verhandlern bedanken, denn ich glaube, das Paket, das wir nun auf dem Tisch liegen haben, ist eines, auf das wir recht stolz sein können. Wir haben in den letzten Jahren einiges dazu beigetragen, die Gesundheit der Europäerinnen und Europäer zu verbessern. Ich denke in diesem Zusammenhang an die Tabakprodukterichtlinie, ich denke aber auch an die Begrenzung der Emissionswerte bei Kfz. Denn all dies hat dazu beigetragen, dass vor allem der Lungenkrebs hier aktiv bekämpft wird.

Denn nicht zu handeln würde nicht nur weiter großes menschliches Leid über die Europäische Union bringen, sondern es würde auch unsere Gesundheits und vor allem unsere Krankensysteme schwer belasten, und das geht auch zulasten der Unternehmerinnen und Unternehmer, das geht zulasten des Standortes EU. Das heißt, hier haben wir viel für die Menschen getan, wir haben hier aber auch viel für den Wirtschaftsstandort Europa getan.